Herr Präsident! Ich möchte im Namen meiner Fraktion den Antrag, den Philippe Lamberts für die Grünen gestellt hat, unterstützen. Es ist tatsächlich wichtig, dass wir angesichts dieser Diskussion und der Situation, in der wir uns befinden, die Debatte, die wir hier im Parlament führen, nicht auf eine Debatte reduzieren, die nur von den Fraktionssprechern mit Blick auf die Griechenlanddiskussion zu führen ist.